Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario Lei ha molte ragioni ma questa direttiva sul tabacco è sbagliata, perché va contro l'interesse dei lavoratori e non porterà alcun beneficio alla salute. Infatti, le imitazioni che rasentano il proibizionismo non possono che alimentare il mercato del contrabbando, con conseguenze ancora più devastanti per la salute. Voi talebani della guerra antifumo siete pericolosi quanto il fumo! Perché noi sappiamo bene, come medici, che anche la carne rossa ad esempio è dannosa per l'organismo e favorisce il cancro! E che dire del colesterolo? Allora su ogni uovo andrebbe scritto nuoce gravemente alle vostre arterie, io non ho mai fumato e ho avuto un cancro e un infarto! E allora, a quando una direttiva per farci diventare tutti vegetariani? Aspetterò il momento di conoscere il prezzo della bistecca al mercato nero!